Monsieur le Président, Monsieur Juncker, je vous remercie d'avoir choisi le Parlement européen pour présenter votre Livre blanc Parlement européen qui, vous le savez, vient d'adopter trois rapports qui pourraient apporter une contribution forte au cycle de débats que vous venez d'ouvrir. En ce qui concerne ce Livre blanc, je vois bien que vous étiez obligé de mettre sur la table plusieurs scénarios. Il me semble qu'il n'y en a qu'un qui soit vraiment viable. Il a besoin d'être nourri

Or, sur ce chemin, il y a des rendez vous électoraux, et je vois votre Livre blanc que vous nous présentez ici, au Parlement européen, alors que nous mêmes avons déjà apporté nos contributions pour nourrir cette réflexion comme une interpellation des capitales. Il faut que les questions et les scénarios que vous présentez soient perçus comme des alternatives dans chacune des capitales au moment où les États membres se prononceront pour dire ce qu'ils veulent pour eux mêmes, mais aussi où ils choisissent de dire ce qu'ils veulent pour l'Europe.